Chcę pogratulować Panu Premierowi, że z tak wielkim powodzeniem pomnaża ogromny dorobek swoich poprzedników, europejski dorobek, który bez wątpienia Polska posiada. I za to chcę bardzo serdecznie Panu Premierowi podziękować.

Dlatego też z niepokojem obserwujemy opieszałość Komisji Europejskiej i zwlekanie z przekazaniem pakietów legislacyjnych.

Jak również oczekiwałbym, Panie Premierze, że powrócimy do bardzo oczekiwanej tutaj kwestii Karta Praw Podstawowych. Polska jako jedyny kraj nie przystąpiła do Karty Praw Podstawowych.